Telkens weer raakte ik onder de indruk van talentrijke jongeren. Een land met zo'n jeugd moet toch toekomst hebben.

Maar wat te doen aan de politieke impasse in hun vaderland? Hun beider boodschap is duidelijk, het is een noodkreet Europa, laat onze politieke leiders niet aan zichzelf over. Want in dat geval vernietigen zij de toekomst van onze natie. Europa, dwing beide partijen, socialisten en democraten, tot onderhandelingen, tot een oplossing.

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Toch vertrouw ik erop dat u de hoop die tal van welwillende Albanese burgers in Europa stellen, in u als bevoegd commissaris, naar vermogen zult willen vervullen.